Domnule Štětina, dragă coleg, ce părere aveți despre faptul că, în Moldova, avem un guvern marionetă controlat de oligarhul Plahotniuc, la fel ca și într un stat membru, unde guvernul de la București e condus de o marionetă, doamna Dăncilă, controlată de Liviu Dragnea, condamnat de două ori la închisoare? Cum vi se pare această situație?